În mod evident, și țările respective, inclusiv țara mea, trebuie să progreseze rapid și să adopte proceduri de achiziții publice clare, simple și transparente, să elimine conflictele de interese, corupția și frauda din utilizarea fondurilor europene și mai trebuie să realizeze o evidență clară a proprietății și utilităților publice mă refer la cadastru. Cer însă și Comisiei Europene să prezinte, în mod clar și detaliat, modalitățile de implementare a noilor instrumente introduse pentru integrarea programelor de finanțare, pentru ca statele membre să se pregătească din timp.